Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und mittelfristig die Rahmenbedingungen so ändern, dass die Leute in ihren Ländern bleiben können, dass sie die politischen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben und nicht auf den Weg gezwungen werden, quer durch Afrika zu wandern, um sich dann einen Ausweg zu suchen. Wir müssen aber auch kurzfristig handeln Wir müssen die nordafrikanischen Staaten in die Pflicht nehmen, dass sie hier auch diese illegale Schifffahrtstätigkeit unterbinden und kontrollieren.

Und drittens gehören auch die Schlepperbanden kontrolliert und harte Maßnahmen gegen diese unternommen und eingesetzt.